rauninni leiðrétting á bandorminum svokallaða sem var afgreiddur hér fyrir síðastliðinn mánaðamót og þarf að flytja vegna þess að í þeim bandormi var dagsetning röng ártalið tvö þúsund og tíu en ekki ártalið tvö þúsund og níu sem hefði seinkað viðkomandi skattlagningu um heilt ár það er ekki komið að henni þannig að það tekst þó að leiðrétta það í tíma þar sem gera þurfti þessa leiðréttingu og nefndin ákvað að flytja málið þakka ég háttvirtum nefndarmönnum fyrir það og góða samvinnu við málið þá eru jafnframt leiðrétt nokkur vörunúmer sem ýmist eru ekki í notkun og hins vegar sem sneru að te og kaffi og voru inni í vörugjöldunum frá gamalli tíð en hafa náttúrlega ekkert sykurinnihald og tengjast því að engu leyti innleiðingu á sykurskattinum sem var í bandorminum og eru þar með felld niður svo að segja í leiðinni ég þakka háttvirtum nefnd fyrir góða samvinnu um málið helgi klárar